frú forseti ég legg hér fram þingsályktunartillögu um styttingu þjóðvegarins milli höfuðborgarsvæðisins og norðausturlands með lagningu nýs vegar á svonefndri svínavatnsleið nú er það svo virðulegur forseti að eitt helsta hagsmunamál byggða í landinu er að stytta flutnings og ferðaleiðir milli svæða milli byggðarlaga milli

byggða úti á landi til þess að lækka flutningskostnað og til að auðvelda fólki ferðir milli svæða hvort heldur er vegna vinnu eða ferðalaga og tómstundagamans um tíu byggðarlög tengjast hringveginum beint hér á íslandi reykjavík vitaskuld mosfellsbær

egilsstaðir og áfram mætti telja austur og suður með landinu og nefni ég þar hvolsvöll hellu og selfoss til viðbótar á mörgum þessum stöðum er farið að huga að því að leggja veginn fram hjá hinni eiginlegu byggð lengi var um það deilt hvort vegastæði til dæmis í mosfellsbæ ætti að vera með ströndinni eða í gegnum bæinn og er það enn þá umdeilt að hafa valið þá leið að fara í gegnum bæinn í borgarnesi er rætt um að fara með þjóðveginn í sneiðingi meðfram borgarfirðinum sjálfum til að koma í veg fyrir mikla þungaflutninga í gegnum bæinn meðal annars fram hjá dvalarheimili aldraðra og svona mætti áfram telja á selfossi er rætt um það að flytja veginn norður fyrir bæinn yfir þjórsá á móts við golfvöllinn sem þar er að finna og einnig hafa verið gerðar töluverðar vegabætur svo sem eins og á hvolsvelli og á hellu til að koma í veg fyrir áhættu af þungaflutningum og fólksflutningum alls konar í gegnum viðkvæm miðbæjarsvæði svona mætti áfram telja þessi tillaga fjallar um að flytja þjóðveginn vissulega frá blönduósi en þar liggur hann í gegnum bæinn miðjan og horfa til einnar mestu vegastyttingar sem hægt er að framkvæma hér á landi og fara hina svokölluðu svínavatnsleið eða húnavallaleið eins og hún hefur á stundum verið kölluð með leyfi forseta langar mig að grípa aðeins hér niður í greinargerð með þessari þingsályktunartillögu en þar segir að hafinn verði undirbúningur að gerð vegar sem styttir aðalleið milli landshluta hvað mest allra raunhæfra möguleika til veglagningar hér á landi jafnframt verður að telja að veglagningin yrði ein arðsamasta samgönguframkvæmd sem mögulegt er að ráðast í er ekki vitað til þess að stytting nokkurs vegar á landinu sé eins hagkvæm þjóðhagslega lengi hefur verið horft til þessarar vegstyttingar sem hefur bæði verið nefnd húnavallaleið og svínavatnsleið áætla má að leiðin muni liggja af núverandi þjóðvegi eitt í landi brekkukots norðan svínavatns og tengjast hringveginum aftur við fagranes í langadal leiðin er tæplega sautján kílómetra löng og styttir hringveginn um allt að fjórtán kílómetra frú forseti síðar í þessari greinargerð eru færð frekari rök fyrir þessari leið en þar segir með leyfi forseta ekki verður fram hjá því litið að stytting hringvegarins á þessum slóðum um allt að fjórtán kílómetra hefði umtalsverða þýðingu fyrir atvinnu og samfélag á norðausturlandi og fyrir þá nokkur hundruð einstaklinga sem dag hvern fara þarna um á leið sinni milli landshluta leiðin gagnast jafnvel siglfirðingum þar sem leiðin til siglufjarðar yrði lengri væri farið um þverárfjall heldur en um þennan nýja hringvegarkafla í þessu efni er einnig rétt að nefna að þjóðleiðin milli reykjavíkur og

svarar þrjú og hálft prósent af leiðinni getur hæglega sparað um hálfa milljón króna á ári fyrir þá flutningabíla sem oftast aka þessa leið lækkun flutningskostnaðar er lífsspursmál fyrir fjöldamörg framleiðslufyrirtæki á landsbyggðinni auk þess sem slíkt er líklegt til að hafa veruleg áhrif á lífskjör almennings stytting þjóðleiða hefur þegar skilað umtalsverðu hagræði í þessa veru má þar helst benda á liðlega fjörutíu kílómetra styttingu vegarins milli reykjavíkur og ísafjarðar um svonefnda þröskulda sem hefur lækkað flutningskostnað á þeirri leið um allt að tíu prósent og þar með leitt til lækkunar vöruverðs hagsmunir flutningsaðila og þar með framleiðenda og neytenda eru þó hvað ríkastir á helstu þjóðleið landsins milli reykjavíkur og akureyrar

slíkt magn er langtum meira en þekkist á öðrum helstu flutningsleiðum landsins hvergi á landinu utan höfuðborgarsvæðisins eru jafn mörg og stór framleiðslufyrirtæki og í eyjafirði kostnaður þeirra við flutning framleiðsluvarnings á aðalmarkaðinn á suðvesturhorni landsins er þeim mjög íþyngjandi og léttist ekki á næstu missirum nema með styttingu vegleiða eða breyttri gjaldheimtu ekki er óalgengt að meðalstór framleiðslufyrirtæki á svæðinu verji um tvö hundruð milljóna króna á ári í beinan flutningskostnað sem í reynd er herkostnaðurinn fyrir að framleiða vöru fjarri aðalmarkaðnum þessi kostnaður skekkir verulega samkeppnisstöðu framleiðslufyrirtækja sem eru úti á landi og ógnar rekstrargrundvelli þeirra lagning svínavatnsleiðar mun auk styttri akstursleiðar og þar með minni aksturs skemmri aksturstíma og minni losunar mengandi efna án efa leiða til aukins umferðaröryggis minni kostnaðar fyrir ökumenn og minni flutningskostnaðar svo og fjölbreyttara leiðavals ökumanna leiðin er af mörgum ástæðum augljósasti styttingarmöguleikinn á þjóðleiðinni milli tveggja helstu þéttbýlisstaða landsins og til dæmis auðveldari og hagkvæmari en þverun skagafjarðar sú leið styttir hringveginn um rúma sex kílómetra og liggur um mun erfiðara svæði til vegagerðar en svínavatnsleiðin enda yfir jökulvötn og mikið mýrlendi að fara öðru máli gegnir um ásana vestan langadals og nýtt brúarstæði yfir blöndu á nýrri svínavatnsleið á mjósyndi við fagranes er besta vaðið á blöndu frá fornu fari og þar var ferjustaður um aldir holtastaðir hafa átt stóra landspildu handan árinnar ekki er vitað til þess að áin hafi nokkru sinni flætt þar upp á bakka en eftir tilkomu blönduvirkjunar er það enn ólíklegra en áður var stytting hringvegarins vegna svínavatnsleiðar minnkar umferð um einn varhugaverðasta hluta þjóðvegarins yst í langadal er illræmdur vegarkafli sem með tilkomu leiðarinnar verður ekki lengur til trafala á hringveginum í slæmum vetrarveðrum á þessu svæði milli björnólfsstaða og fremstagils gerir á stundum skaðræðisveður og ófærð þegar veður er mun skaplegra annars staðar og vegurinn þar hefur oft lokast vegna ófærðar auk þess sem þar hafa orðið slys og óhöpp stafar þetta af því að í norðan og norðaustanstórhríð stendur byljóttur vindstrengur niður langadalsfjall og þessi vegakafli verður því líkur köflunum undir hafnarfjalli eða esju á kjalarnesi hvað veðurlag varðar en að auki er oft mikil snjókoma og skafrenningur sem gerir illt verra með svínavatnsleið losna menn við þennan slæma kafla frú forseti síðar í þessari greinargerð segir einnig ljóst má telja að fyrr eða síðar komi að því að leiðin milli norðausturlands og höfuðborgarsvæðisins verði stytt og sjaldan hefur verið jafnbrýnt og nú að ráðast í arðsamar og

vegfarendur hefðu því val um hvort þeir nýttu sér hinn nýja veg gegn gjaldi eða færu um blönduós frú forseti með mér á þessari þingsályktunartillögu eru fimm aðrir þingmenn og vænti ég þess að þessi þingsályktunartillaga fái góða og vandlega umfjöllun og umræðu í háttvirtri

og legg ég til að henni verði vísað til téðrar nefndar að þessum flutningi loknum ég vil geta þess vegna þeirrar umræðu sem hefur risið vegna þessar framkomnu þingsályktunartillögu að henni er auðvitað ekki beint í sjálfu sér gegn blönduósingum hér er eingöngu verið að horfa á það svæði sem liggur beinast við að stytta hringveginn um það eru víða mjög kröftugar umræður um styttingu hringvegarins og styttri flutningsleiðir almennt á landinu svo sem eins og á suðausturlandi þar sem rætt er um að stytta leiðin milli reykjavíkur og egilsstaða um sextíu kílómetra sem er út af fyrir sig

degi engu að síður er deilt um þessar leiðir á austurlandi rétt eins og er deilt um styttingu leiða á norðurlandi enda mundi það ef til vill gera það að verkum að þ þjóðvegur eitt færðist frá fjörðum og upp á heiðar og hérað að þessu sögðu vil ég vekja athygli á því að það er víða fjörleg umræða um þjóðveginn bættar samgöngur og styttri flutnings og ferðakostnað fyrir fólk og þó það nú væri olía og bensín á bifreiðar hefur aldrei verið kostnaðarsamari fyrir almenning og fyrirtæki hér á landi og því hljóta menn að horfa til allra þeirra leiða sem geta leitt til sparnaðar jafnt fyrir almenning fyrirtæki neytendur og erlent ferðafólk sem sækir ísland í auknum mæli heim sem fyrr segir legg ég til að þessi tillaga verði færð til umræðu og meðferðar í háttvirtri umhverfis